Uniunea Europeană a avut un impact puternic în ultimii doi ani asupra schimbării democratice și a liberalizării economice în Balcanii de Vest. Eliminarea vizelor pentru o parte din țările Balcanilor de Vest și începerea negocierilor de aderare a FIROM constituie un progres de care vor beneficia și cetățenii europeni atât în urma cooperării judiciare și polițienești cu UE, cât și din punct de vedere economic. Consider că în această perioadă de criză economică procesul de extindere a Uniunii constituie o soluție pentru revitalizarea economică în Uniunea Europeană. Nu trebuie însă să uităm consecințele nefaste pe care le antrenează avantajele inegale oferite de Uniunea Europeană diferitelor țări din pachetul Balcanilor de Vest. Comisia trebuie să analizeze și includerea Moldovei în pachetul țărilor Balcanilor de Vest, deoarece ajutorul oferit statelor vecine pentru implementarea reformelor necesare trebuie să continue în mod echilibrat.